V čem se asi neshodneme, jsou cesty k řešení tohoto problému.

Musíme přistoupit k rozhodným krokům a ke skutečným řešením. Já se proto ptám pana komisaře Navrhne Evropská komise další liberalizaci a odbourávání právních a administrativních bariér pracovní mobility v Evropské unii? Je Komise připravena podpořit deregulaci a větší flexibilitu v pracovněprávních vztazích?

Podpoří Komise reformu vzdělávacích systémů s cílem vyvážit nabídku a poptávku na pracovních trzích?